Problémy Rómov sú problémami ľudí, ktorí sa ocitli na okraji spoločnosti a snažia sa prežiť tak, ako vedia. Čelia diskriminácii zo strany spoluobčanov, štátnych orgánov aj podnikov. Vytváranie špecifických stratégií zameraných na Rómov vedie k paradoxu, ktorý vidíme aj v predloženom uznesení. Na jednej strane chceme monitorovať dodržiavanie ľudských a občianskych práv Rómov, na druhej strane sa bojíme, že evidencia Rómov by prehĺbila predsudky voči nim. Preto odporúčam, aby sme sa skôr snažili zjednotiť stratégie a politiky zamerané na boj proti extrémnej chudobe. Tak pri nej získame aj väčšiu podporu širokej verejnosti, predovšetkým daňových poplatníkov.